Vážená pani predsedajúca, prvom rade by som sa chcel sťažovať vedeniu Parlamentu, že nám zakázali mať v pléne vlajočky, s bizarným vysvetlením, že sa jedná o bannery.

No a čo sa týka Iránu, objektívne treba uznať, že jadrová dohoda, s ktorou Irán súhlasil, je dobrým výsledkom európskej diplomacie, ale rozhodne treba tiež povedať, že za všetko zlo, ktoré sa na Blízkom alebo Strednom východe deje, môže agresívna politika Spojených štátov amerických, ktoré už teraz úplne otvorene ignorujú medzinárodné právo, páchajú teroristické útoky na vybraných činiteľov druhých cudzích štátov. Žiadam, aby Európska únia odsúdila tento americký teroristický útok, rovnako ako odsudzuje všetky ostatné teroristické útoky iných krajín, a aby sa držala čo najďalej od týchto nebezpečných krvavých dobrodružstiev Spojených štátov.